Gospođo predsjednice, ne sumnjam u dobre namjere Komisije, ne sumnjam u vaše dobre namjere gđo Jurova, i ne mogu ne reći da je, naravno, ono što nam se predlaže i što ste nam predstavili svojevrstan napredak.

Moramo reći da oni koji žele doći do naših podataka, oni koji žele naštetiti našoj privatnosti također su iznimno kreativni i mogu doći do naših podataka.